Wysoki Parlamencie! Oczywiście cele, które zakreślone są w tym sprawozdaniu, to cele nie tylko z pozoru szczytne, bo z całą pewnością ochrona środowiska jest rzeczą, która powinna nas wszystkich jednoczyć. Tym niemniej warto zwrócić uwagę, iż Unia Europejska przejawia ostatnio tendencje do bardzo restrykcyjnego narzucania samej sobie rozwiązań proekologicznych w sytuacji, w której tych celów Unii Europejskiej nie podzielają najwięksi truciciele na świecie, takie gospodarki jak Indie i Chiny. Nie można też nie zwrócić uwagi na fakt, że w ramach Unii Europejskiej największą cenę tego typu szczytnych, podkreślam, założeń, które przyjmuje nasza organizacja, największą cenę będą płacić za to gospodarki relatywnie słabiej rozwinięte.